Madame la Présidente, mes chers collègues, avant toute chose, permettez moi de saluer une nouvelle fois le courage du peuple britannique, qui a su voter contre les prophètes de malheur qui lui annonçaient le chaos en cas de Brexit. Oui, la démocratie britannique, l'une des plus vieilles démocraties du monde, a su déjouer les pronostics de la technocratie mondialiste qui sévit à Bruxelles, mais aussi à Paris.

Inutile de menacer les Britanniques, nous avons tous intérêt à ce que cette sortie se fasse dans la sérénité et le respect. Le Royaume Uni ne quitte pas l'Europe, il quitte l'Union européenne, une organisation supranationale qui s'est construite sans les peuples, et même contre eux, en organisant l'impuissance collective de nos nations au seul profit des multinationales. Depuis longtemps déjà, les peuples vous demandent d'en finir avec ce fonctionnement bureaucratique, attentatoire à la démocratie, et ses orientations idéologiques qui nuisent à nos intérêts vitaux. C'est particulièrement le cas du dogme de la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes. L'Europe, notre Europe existe depuis des millénaires, et c'est vous qui la détruisez. Il faut donc la reconstruire par d'utiles coopérations, en redonnant à nos nations leur souveraineté, c'est à dire en rendant à nos peuples leur liberté, à commencer par celle de défendre leur identité, leur culture, ce formidable héritage que nous devons transmettre et enrichir. Il s'agit là du droit fondamental des peuples à disposer d'eux mêmes et à rester maîtres de leur destin.